11. April an den Haushaltskontrollausschuss, der von der Debatte in der Konferenz der Präsidenten berichtet, gelesen haben. Wieder einmal sehen wir das, was wir schon vorher gesehen haben, dass nämlich für diese Debatte einige ganz wichtige Fakten zur Beurteilung des Sachverhalts weggelassen wurden. Die Konferenz der Präsidenten wurde durchaus manipulativ zu bestimmten Entscheidungen und zu bestimmten Dingen gebracht. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie in Ziffer 47 kritisiert wurden, weil der Haushaltskontrollausschuss nicht arbeiten konnte.

Das ist nur eines von mehreren Beispielen.

Ich möchte mich nachhaltig gegen diese Art und Weise des manipulativen Vorgehens wehren!